Chci poděkovat panu zpravodaji za předložení velmi kvalitní a dlouhé zprávy. Podle mého názoru je tak obsáhlá, že skutečně postihla aspekty, o kterých já jsem třeba ani u korupce nevěděl. Nepřišlo mi podstatné zamýšlet se nad tím, že i třeba v rozhodovacím procesu o přistoupení do EU můžou hrát velmi podstatnou roli ty požadavky, které EU bude vznášet. Za to chci zpravodaji poděkovat. Myslím, že bychom si měli dát pravidla, která budou skutečně obecně platná pro jednání se třetími zeměmi. My totiž mnohdy poskytujeme peníze právě korupčníkům v těch třetích zemích. Je to v souvislosti s rozvojovou pomocí zcela zjevné. Nebo bohužel doufám, že nechtěně podporujeme našimi penězi nelegální obchod, nepotismus nebo obchod se zakázaným zbožím.